Domnule președinte, susțin verificarea modului în care sunt folosite fondurile europene, verificarea strictă a acestor proiecte, mai ales a celor care implică sume mari de bani și asta face parte din raport. Cred că atunci când e vorba mai ales de investiții mari e nevoie ca, pe la mijlocul perioadei de implementare, Comisia Europeană să verifice strict dacă obiectivele acelui proiect sunt atinse, dacă lucrurile merg bine, și să ia măsuri de corecție dacă ele nu merg bine. Asta pentru că nu vrem să aruncăm banii pe fereastră și nici nu vrem să ajungă în buzunarele unor politicieni sau ale unor oameni din administrație, care nu se ocupă de binele public.

Suveranitatea nu trebuie să acopere frauda sau neaplicarea legilor europene cu acest pretext, că noi suntem o țară suverană și ca atare Comisia nu are dreptul să vadă, să se preocupe ce facem cu fondurile europene.